Madame la présidente, je trouve que, dans ce débat, il y a quand même une chose très paradoxale. Au fond, entre la Banque mondiale et le FMI, il faudrait surtout que rien ne bouge. C'est nous, Européens, qui avons intérêt à ce que le multilatéralisme fonctionne. Et le multilatéralisme ne fonctionnera pas avec simplement des émergents associés ici ou là, au G20 ou ailleurs. Nous devons vraiment poser la question en dynamique, en perspective. Et je trouve assez paradoxal qu'au moment où il y a une mobilisation en urgence pour désigner une Européenne à la tête du FMI nous ne soyons pas exemplaires, en tant qu'Européens, pour dire, Monsieur le Commissaire, c'est une étape sur la question de la représentation extérieure de la zone euro. Pourquoi êtes vous si pressé, si acharné à désigner une Européenne si ce n'est pas pour, en même temps, franchir cette étape dont vous nous dites qu'elle n'est pas urgente et qu'elle pourrait être pour demain.

C'est une tâche essentielle, mais le rôle du FMI est aussi, au delà de la stabilité des marchés, de contribuer à la correction des déséquilibres mondiaux qui ont conduit à cette crise. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une question de gouvernance absolument fondamentale que vous ne mettez pas du tout dans la balance, dans la façon de promouvoir ou non telle ou telle candidature.